Herr Kollege Hartong, ich hätte Sie gerne gefragt, ob Sie uns eine konkrete Aufstellung aller Vorschläge Ihrerseits geben können, wo Sie glauben, dass das EP, ohne dass die Arbeit der Abgeordneten und des gesamten Apparates hier leidet, auch wirklich noch etwas einsparen kann.